Azt tartja egy magyar mondás, hogy a barátság alapja a szoros elszámolás. Így van ez a közös együttműködéssel is, itt is a pontos és szoros elszámolásról szeretnénk beszélni. Mindannyian emlékszünk, sőt tanúi is lehetünk annak, hogy milyen súlyos károkat okoztak azok a megtévesztő, hamis, félrevezető statisztikák, amelyek gazdasági és politikai zűrzavart is okoztak az elmúlt időben. Éppen ezért fontosnak tartom és kiemeltnek, hogy egy olyan statisztikai elszámolási rendszerünk legyen intézményrendszerrel, adatgyűjtési és működési rendszerrel együtt, amely hiteles és megfelelő alapot szolgáltat a politikai döntésekhez és a gazdasági stratégia megállapításához. Ez a jelentés nemcsak az adatgyűjtést érinti, hanem az intézményrendszert is, sőt fókuszában inkább ezt határozza meg. Fontosnak tartom, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok vezetőinek kinevezése független módon, a parlamentek által történjen. Így van ez hazámban, Magyarországon is, ahol politikai ciklusokon átívelően, hat évre nevezik ki statisztikai hivatal vezetőjét. Szeretnék néhány szót ejteni még a felügyeleti rendszerről, mégpedig arról, hogy milyen fontos ez, ugyanakkor fel szeretném hívni az Önök figyelmét is arra, hogy egyetlenegy felügyeleti rendszer sem lehet túl terjeszkedő, nem lépheti át a jog határait, illetve nem szólhat bele a nemzeti statisztikai hivatalok működésébe. Hasznos azonban, hogy tanáccsal szolgáljon, vagy esetleg ajánlásokat fogalmazzon meg. Tisztelt biztos úr! Én is megfontolásra érdemesnek találom, éppen a közérdek megjelenítése céljából, hogy az Eurostat főigazgatóját, netalán a szakbizottságunk, az ECON szakbizottság, vagy éppen az Európai Parlament demokratikusan választott képviselői meghallgathassák, főleg statisztikák, új statisztikák összeállítása területén, vagy fontos ügyek esetén.